Que faut il dire aujourd'hui et j'en appelle à mes collègues du Parlement et de mon groupe?

Le Maroc fournira un rapport annuel détaillant les retombées économiques de l'accord, notamment pour les Sahraouis.